Mauro nous devons être sérieux vis à vis des marchés.

Quelle est l'entreprise, quel est même le groupe humain, la famille, dans laquelle on tolérerait que chacun, à l'issue d'une réunion, aille ainsi raconter n'importe quoi.

Le seul point sur lequel vous avez fait des progrès au niveau de l'union bancaire, c'est la supervision. Cela touche un domaine dans lequel ce Parlement s'est battu avec la Commission européenne contre le Conseil qui traînait les pieds, pour avoir une supervision européenne.